Sprawa, osoba, o której Pan wspomniał, nie była przedmiotem mojej wizyty, ale chcę powiedzieć, że bardzo mocno interesowałem się sprawami osób, które wizytowały nasz Parlament pana Kozłowa, wcześniej pana Winiawskiego. I otrzymałem pełną deklarację władz Kazachstanu o transparentnych procesach, o możliwości także monitoringu. Myślę, że dla nas najważniejsze jest to, aby Parlament Europejski po tych ważnych zapewnieniach władz Kazachstanu był w stanie monitorować te śledztwa, aby one były w pełni obiektywne.